Die gaat niet over olie. Die gaat over mineralen, maar dan nog, die ligt in Europa voor. De Europese Commissie heeft slechts een voorstel voor vrijwillige certificering gedaan. Dat kan een stuk harder.